Hvala za besedo. nam v SMC se ta zadeva ne zdi tako pravična, kot je to kolega pred mano pojasnil. Pravzaprav nasprotno. Mi smo zagovorniki tega, da so tudi pri pokojninah, v najvišjem, razredu tisti, ki so največ vplačevali. In, ne strinjamo se s to retoriko v tem smislu, češ nekateri imajo pa dvesto evrov pokojnine, pa si zaslužijo nekoliko več. Veste, v tej statistiki so zagotovo tudi tisti, ki so zelo kratko delali, iz, bom rekel, nekih okoliščin, ki so jih sami, zaželeli, bodisi da je šlo za tujce, pa so šli potem v tujino pa so še kje, del pokojnine svoje zaslužili, pa danes niti ne živijo v Sloveniji, ti bodo dobili več, kot dobijo pri nas tisti, ki imajo šesto šestdeset evrov pokojnine. Zaradi tega, ker mi se ne pogovarjamo, kolegi, o tistih, ki imajo dva tisoč evrov pokojnine. Na slabšem bodo z nominalnim povišanjem že tisti, ki ki imajo šesto šestdeset evrov pokojnine. In takšno operiranje v smislu; ja, ta ima pa dvesto evrov pokojnine, najprej se vprašajmo, zakaj. Ogromno primerov se je zgodilo takšnih, ko so bili nepravični, ko ni šlo samo za to, da je nekdo delal, pa je imel nizko, nizko plačo, je šlo tudi za to, da delodajalec ni plačeval prispevkov in podobno, ampak veste, ogromno je pa takih, ko so zavestno rekli, jaz bom delal petnajst let, ali pa je delal samo toliko in toliko časa, šel je v tujino, tam si je potem večji del penzije zaslužil, danes živi v tujini, iz Slovenije dobiva del pokojnine, tega bomo kratko malo nagradili s šest pa pol evra, domačega človeka, ki je pa ne vem, ki ima pa sedemsto evrov pokojnine, pa ni noben bogataš, bo dobil pa manj kot on, relativno. skratka, dejstvo je, da je to veliko nekega operiranja z z z višino pokojnine. Mi smo zelo socialno občutili, glejte, v prejšnji vladi, ki jo marsikdo zelo kritizira, če se spomnite, smo sprejeli zakon, po katerem ima tisti, ki ima polno pokojninsko dobo, najmanj petsto evrov pokojnine, potem se je ta znesek še zviševal, ampak tudi bistvo tistega zakona je bilo to, da se nagrajuje tistega, ki si je prizadeval, ki je, dal nekaj družbi, ki je delal polno pokojninsko dobo. Seveda so tudi tisti, ki ne zmorejo zaradi zdravstvenih okoliščin, ampak tiste tretira zakon na drugačen način. danes je bilo veliko nekih manipulacij v zvezi z izredno uskladitvijo. Veste, kaj piše v veljavnem zakonu o pokojninskem invalidskem zavarovanju? Izredne pokojnine se usklajujejo v odstotkih, tako da meni ni jasno, kaj bo to pomenilo, ko bo zdaj še ena klobasarija noter, kjer piše izredna izredna uskladitev se bo, izvedla v evrih. Kako boste to izvedli, ne vem. Ampak jaz sem rekel; naše stališče je, da je to izredno sporno, da je najmanj neustavno, kontradiktorno v zakonu, in zdaj to neko operiranje pa pritiskanje na to, da tisti, ki zagovarjajo takšen amandma, da so bolj socialni kot tisti, ki so za to, da se pokojnine usklajuje v odstotkih. Gre za pač čisto, demagogijo. Skratka, jaz sem prepričan, da mi pokojninski sistem imamo, je takšen, kakršen je. Ni idealen. Bolj me skrbi to, da te mlajše generacije, ko vse to poslušajo, da bodo dvignile roke pa bojo rekli: "Glejte, dragi moji, hvala lepa." Že mi ne vemo, če si bomo penzije zaslužili, tisti si jih pa zagotovo ne bojo. Verjetno bo nekdo prišel enkrat z neko rešitvijo, da lahko gremo v penzijo takrat, ko je tista povprečna doba, povprečna življenjska doba, ne vem, pri pri moški dvainosemdeset, pri pri ženskah triinosemdeset, verjetno bo nekdo enkrat predlagal, da se takrat upokojimo. In ta razprava gre nekako v to smer, da se v ta sistem, ki je, kakršen je, gotovo ga je treba nekje izboljšati, vnaša še bistveno več negotovosti. Mi bomo torej ta amandma podprli, in pač upamo, da bo neki prevladal neki razum in da ne bomo na nekih takih zgodbicah sesuvali celotne zgodbe. Hvala lepa.